Da haben eben einige Kollegen von großen Visionen gesprochen, die sie vermissen.

Schritt für Schritt muss man das abarbeiten, und darauf kommt es an. Da muss man auch das, was man erreicht hat, durchsetzen, und insofern verstehe ich Kollegen Verhofstadt überhaupt nicht, der jedes Mal hier die dicke Welle abzieht, den scheitern zu lassen. Das ist doch unverantwortlich!

Zack zack, schnell beschlossen, und am Ende stellen wir nun fest, das ist nicht das, was wir brauchen. Da müssen wir also wieder etwas Neues machen. Vielleicht ist es wirklich manchmal klüger, gründlich zu arbeiten und ein paar Fragen mehr zu stellen. Was nützt es denn, von einer tollen, funktionierenden, notwendigen und unabhängigen Bankenaufsicht zu reden, wenn es am Ende nicht wirkt und wenn wir ein bürokratisches Monster schaffen, das in jede Kreis und Stadtsparkasse hineinregiert? Das will doch kein Mensch!

Ich will noch abschließend sagen Es beunruhigt mich schon sehr, dass jetzt auch wieder so ein neuer Vorschlag zur Versicherung und Abfederung von Schocks in der Welt ist. Ich glaube, wir brauchen nicht jede Woche ein neues Instrument, sondern realistische Abarbeitung, Stück für Stück, und zwar nach den Grundsätzen, die wir einmal beschlossen haben. Wir haben gesagt Solidarität und Eigenverantwortung.